Spoštovani predstavniki oziroma ministri, spoštovana vlada, kolegice, kolegi, poslanke, poslanci! Hvala za besedo, gospod predsednik. Zdaj ... Danes bomo odločali o izvolitvi kandidata za ministra brez resorja, pristojnega za razvoj, strateške projekte in kohezijo, gospoda Iztoka Puriča. Zdaj ... Mnogo je bilo že povedanega, nekaj je bilo kritik, nekaj je bilo pohval, nekaj je bilo obetajočih novic, nekaj tudi starih stvari, ki jih že poznamo. Jaz ... Osebno moram reči, da se zavedam tega, da je to eno najbolj pomembnih ministrstev, kar se zavedate tudi mnogi oziroma kar vsi, in vemo, da to ministrstvo je tisto, ki nam omogoča vsem, državljankam in državljanom, boljše življenje, bolj kvalitetno življenje, boljši razvoj in s tem tudi bolj napredno, lepšo Slovenijo, kajti pridobivamo lahko mnoga evropska sredstva, in če temu ni tako, potem seveda moramo trošiti svoj denar za stvari, ki bi jih lahko imeli financirane s strani Evrope, kamor tudi vplačujemo kar velik del svojih sredstev. Pa se potem pogovarjamo o različnih predlogih sprememb zakonov, o raznih malenkostih, o majhnih vsotah, ki bi bile dobre za ljudi, predvsem za male ljudi, za tiste, ki nimajo, in tako naprej, ampak tam zmanjka, ne, iz Evrope ne dobimo, in potem smo tam, kjer smo. Ne bi bil rad preveč kritičen, niti niti ne bi rad dajal kakršnihkoli slabih signalov bodočemu ministru, ki verjamem, glede na predstavitev stališč posameznih poslanskih skupin, da bo tudi dobil podporo v tem Državnem zboru. Pa kljub temu, na začetku je bilo zelo dobro poudarjeno s strani ene poslanske skupine, da je, prihaja minister iz kvote Stranke Alenke Bratušek, ne ... Se mi zdi, da tole niti ni tako pomembno, kajti vedno, ko se o tem pogovarjamo ali pa slišimo tudi iz drugih strani, da ni pomembno, s kje prihaja, kateri politični opciji pripada, ampak da je bolj pomemben podatek, ali je strokovnjak ali ni strokovnjak, ali se spozna na področje ali se ne spozna na področje; mislim, da je to mnogo bolj pomembno kot to, od kje prihaja. Na samem zaslišanju ministrskega kandidata na pristojnem Odboru za gospodarstvo pa Evropske zadeve sem mu postavil tudi nekaj konkretnih vprašanj, na katera, moram reči, da nisem dobil zadovoljivih odgovorov, in tudi odgovori, njegovi, so bili bolj kot ne medli in iz tistih odgovorov jaz kakšne posebne vizije nisem zaznal, da bo kaj dosti boljše na tem področju črpanja evropskih sredstev. Moram reči, da se je gospod Bandelli mnogo bolje odrezal tako na zaslišanju in tudi bil mnogo bolj prepričljiv in tudi je imel zelo konkretne odgovore, in iz tega sem lahko razbral, da bo pa le morda posijalo sonce na to ministrstvo oziroma vladno službo za razvoj in strateške projekte, kohezijo in tako naprej. Ampak žal zaradi nekaterih drugih stvari moral ta minister pač oditi. Verjamem pa, vsaj moje prepričanje je takšno, da bi to delo mnogo do bolje opravljal kot predlagani kandidat, vsaj po vsem tem, kar sem lahko, kar sem lahko slišal na sami predstavitvi in pa kar sem lahko prebral tudi v medijih, čeprav moram reči, da ne verjamem glih vsakemu mediju pa vsakemu zapisu, ampak kljub temu, če to vse skupaj daš, dobiš neko neko konkretno sliko. Jaz sem kandidata na zaslišanju tudi vprašal, če je kdaj sodeloval pri kakršnemkoli evropskem projektu pri razpisu, pri pridobivanju sredstev, če je sodeloval, kolikokrat je sodeloval in koliko sredstev so pridobili. No, pa mi na to ni dal odgovora, kar mi je dalo jasno vedeti, da se verjetno s tem ni nikoli prav preveč konkretno ukvarjal, kar me tudi malo skrbi, čeprav slišim s strani nekaterih poslancev, da je bolj pomembno, da je menedžer, da je organizator, da je dober vodja, ampak jaz mislim, da more poznati tudi zelo podrobno vse te zadeve, katere bo kasneje prevzel. Vprašal sem ga tudi o skritih napakah, če morda ni kaj predstavil, kar mi ne bi želeli slišati, oziroma če mu kaj leži na duši, pa je kaj hitro omenil nekatere probleme in težave, ki jih je imel v preteklosti, ampak o tem zdaj ne bom. Glavno in bistveno je to, da ko se bo lotil tega zahtevnega dela, bo moral marsikaj postoriti na tem ministrstvu oziroma na tej vladni službi, kajti poznanih je kar nekaj težav, ki so se tam dogajale še v časih ministrovanja ministrice Smrkoljeve in tudi dosedanjih, dosedanjih časov. Predvsem je zelo pomembno se mi zdi to, da je dejansko ta birokratizacija in zapleteni postopki, ki ki so pri potrebni oziroma ki naletijo vsi tisti, ki bi si želeli prijaviti na kakršnekoli projekte za pridobitev evropskih sredstev, so dejansko tako zapleteni in in zakomplicirani, da se mnogokrat niti ne znajdejo niti ne znajo se pravilno prijaviti. In zato tudi so tudi ob sredstva. Jaz mislim, da bi mogla ta vladna služba dejansko tudi priskočiti na pomoč vsem, ki bi želeli pridobiti ta sredstva, se pravi, predvsem občinam, ne, ne da ob vsem tem potem iščemo še pike, vejice in tako naprej. Jaz ne bom nikoli pozabil primera, tudi našega lokalnega, litijskega, ko smo bili v občini Litija ob sedem milijonov evrov evropskih sredstev pri gradnji doma za starejše občane, ki je državni projekt. Tega ne bom nikoli pozabil. In ... Verjamem, da se bo treba tukaj zelo potruditi. Da ne bom predolg, nujno bo potrebno odpraviti tale kaos na informacijskem sistemu vladne službe. Potem bo potrebno poskrbeti tudi za delo na terenu, kar je tudi minister Bandelli takrat zelo podrobno imel to razdelano, pa zdaj potem tega nisem slišal. Treba bo tudi poskrbeti, da bodo tisti ljudje, ki do zdaj niso nič naredili na tem področju, ne bodo upravljali pomembnih del, tako v okviru vlade kot kje drugje, mislim, da si taki ljudje ne zaslužijo nobenih položajev v javni upravi, če niso delal pravilno oziroma če niso naredili tistega, kar se od njih tudi pričakuje. Informacijska sistema E-MA pa ISAR pa vemo, da se je vnašalo v ISAR namesto v E-MO, mislim to so neke podrobnosti, ki potegnejo za sabo velike stvari in mislim, da se treba tukaj dejansko res vzeti v roke in in in gledati, kaj dela človek in zakaj hodi v službo in zakaj je tudi plačan. Ta vladna služba je tudi naredila vizijo do leta dva tisoč petdeset, ne, ki je zelo, ko je bila zelo draga. In mislim, da po nekih informacijah se s to vizijo ukvarjajo celo kriminalisti ali pa se bodo, ampak o tem ne bom. In res mislim, takšne projekte, neke vizije do leta dva tisoč petdeset v stanju, v kakršnem smo, ne? Nimamo pa niti še razrešenih problemov in težav iz leta tisoč devetsto petdeset, ne. Mislim, to, to je vse skupaj majčkeno malo, ne gre skupaj, ne. Zdaj, kdo je kriv, kdo ni kriv, to, o tem tudi ne bom, ne ... Jaz upam, da bo ta minister poskrbel, da kasneje na bomo nikoli več poslušali, kdo je kriv, kdo ni kriv, kdo je naredil, kdo ni naredil svojega dela, in da se bo, da se bojo zadeve uredile, kar seveda tudi vsi pričakujemo, tudi rečeno je bilo s strani tistih, ki boste podprli kandidata, da mora delati v dobro države, občin, lokalne skupnosti, da je potrebno zavihati rokave, ne. Saj se sliši dobro, ne, ampak če bo pa to dejansko narejeno, bomo pa verjetno kaj hitro videli, ne. Letošnji milijoni, ki bodo izpuhteli oziroma jih ne bomo dobili, so res prava katastrofa. In jaz upam, da se bo za naprej to rešilo. Če ne zna minister, če ne zna ta vladna služba opravljati svojega dela, če ne ve, kako se k temu pristopi, naj gre vprašat kakšno vzhodno državo, marsikje so pri tem zelo, zelo uspešni in bojo tam dobili primere dobrih praks, pa, pa, pa bomo končno enkrat prišli na tisti njihov nivo, da bomo počrpali, kar se da iz Evrope. In zato še enkrat poudarjam, dajmo res stvari resno vzeti v roke, delo, tako kot treba, in naj, naj, naj se črpajo evropska sredstva, naj se izkoristi vse, kar je mogoče, in skrbi za razvoj države, regij, ne samo za Ljubljano, za ta center. Nisem nič fovš, če imajo vsega dovolj, ampak dajmo pogledati še po ostalih predelih države, po naši nerazviti, po nerazvitih regijah, po podeželju, ni infrastrukture takšne, kot bi mogla biti, ni obvoznic, ni sanacij degradiranih območij in tako naprej. Skratka, za postoriti je mnogo in denarja v evropskem proračunu leži mnogo in dajmo ga, dajmo ga počrpati, dajmo narediti vse na tem, da se bo to tudi naredilo. In jaz upam, da da te j kandidata in predsednika vlade in celotne vlade naletijo na plodna tla in da bomo nekaj tudi od tega imeli, da ne bo ostalo vse skupaj samo pri besedičenju in bomo čez dva, tri mesece spet sedeli tukaj in izbirali novega ministra. Upam, da se to ne bo zgodilo, kajti to bo prava katastrofa za našo državo. Hvala lepa.